Nagyon szép meglepetést hozott az alapvető jogok helyzetéről szóló jelentés, hiszen újdonságként hangsúlyozta az őshonos nemzeti közösségek jogait, mint emberi jogokat. Kérdezem az itt jelen lévő Viviane Reding biztos asszonyt, hogy áttehető e majd ez az elmélet a gyakorlatba a most forrongásban lévő Ukrajnához jelenleg tartozó, valaha Magyarországhoz tartozott, de békediktátumokkal elszakított Kárpátalja vonatkozásában, ahol hagyományosan békességben

Ön szerint támogatja e, illetve Ön hogy nyilatkozik támogatja e az Európai Unió az ő nemzeti önrendelkezéshez való jogukat, ami azt jelenti, hogy a Luxemburgnál egyébként ötször nagyobb terület választhatja az autonómia útját, választhatja a teljes önállóság útját vagy kérheti a Magyarországhoz történő visszacsatolását.